Parlament Europejski stoi na straży zobowiązań budżetowych Unii Europejskiej. To dlatego w trakcie procedury pojednawczej nie mogliśmy zgodzić się na rozpoczęcie rozmów o budżecie na rok 2013, kiedy unijna kasa na bieżący rok świeci pustkami.

pozwoli nam na wznowienie negocjacji budżetowych dotyczących roku przyszłego 2013. Natomiast, tu trzeba sobie powiedzieć jasno, bez dodatkowej składki z budżetów narodowych ucierpi instytucjonalna wiarygodność Unii Europejskiej, a Komisja Europejska może zostać zmuszona do poniesienia ewentualnych konsekwencji prawnych.